Eppink pense qu'il faut pratiquer la réponse du berger à la bergère, et je lui dirais volontiers qu'il devrait mieux connaître la situation française et que, manifestement, les règles qui sont applicables ici ne le sont pas nécessairement ailleurs. En particulier, le pays d'où je viens et que vous connaissez sans doute moins bien que moi, est un pays où la situation démographique n'a rien à voir avec celle que connaissent d'autres pays européens, ce qui permet, dans un climat difficile, où le président de la République française cherche à rétablir les conditions d'un dialogue social fructueux pour conduire la réforme, d'engager